Ihre Rede wird im Lichte der Spannweite der Debatte, die wir hier erleben mussten sage ich in aller Deutlichkeit eigentlich noch wertvoller. Hier reden ehemalige SED Kader über die DDR Nationalhymne, hier sprechen Ehebrecher fünf Minuten über Moral, und Herr Farage hat heute Morgen wieder deutlich gemacht Er ist zwar morgens immer der erste an der Bar, aber der Letzte, wenn es darum geht, Europa nach vorne zu bringen. Deswegen kann ich nur sagen Ihre Worte waren umso wertvoller. Ich wünsche mir nur eins neben den wichtigen Zukunftsthemen, die Sie hier heute angesprochen haben Bitte nehmen Sie auch das Thema europäische soziale Marktwirtschaft mit in den Fokus.